Madame la Présidente, parce qu'on combine de moins en moins de budget avec de plus en plus d'attentes, on obtient de plus en plus de déception et de moins en moins d'Europe. Voici la situation dans laquelle nous sommes, alors qu'il faudrait davantage d'Europe pour amener plus d'efficacité, plus de cohésion et améliorer le quotidien des citoyens européens. Mais pour faire plus d'Europe, nous avons besoin d'investir dans cette Europe. Or force est de constater que c'est l'inverse qui est en train de se produire. Le pacte vert européen et le mécanisme pour une transition juste dont on attend tant de choses sont sabordés dès le départ, et avec eux la politique de cohésion et la future politique agricole commune, qu'il nous faudra réformer à l'aune du réchauffement climatique.

Alors j'en appelle à la présidence du Conseil.

L'heure est à une vraie ambition européenne. Il y a des actions concrètes pour redresser la barre et se donner les moyens. Et ces moyens, c'est d'abord obtenir un cadre financier et un budget à la hauteur de cette ambition.

À ce niveau de pouvoir et eu égard aux attentes légitimes des citoyens européens comme à l'urgence de la situation, ce n'est plus acceptable c'est même aujourd'hui irresponsable.